Quiero empezar, evidentemente, felicitando a los ponentes de este informe, el señor Bullmann y el señor Fernandes, porque yo creo que han hecho un trabajo fantástico y los grupos y los ponentes alternativos hemos intentado ayudar en la medida de lo posible. El plan de inversiones lleva funcionando ya dos años y medio. Y recuerdo que, cuando hicimos ese informe de valoración de su primer año de funcionamiento, ya detectamos algunos fallos, ciertas carencias.

La primera de ellas fue el criterio de adicionalidad, y creo que con los requisitos que hemos añadido podemos conseguir una verdadera adicionalidad. Porque si utilizamos el presupuesto europeo como garantía tiene que ser para asegurarnos de que esos proyectos que se van a beneficiar del presupuesto nunca hubieran podido financiarse de otra manera y, si no, estaríamos regalando el dinero público. También hemos hablado de una mejor distribución geográfica, y con la cooperación con los bancos nacionales de inversión y con la eliminación de las trabas a pequeños proyectos —entre otras medidas— yo creo que podemos mejorar mucho la implantación del plan de inversiones en todo el territorio europeo y también en la parte sectorial, porque habíamos detectado que algunos sectores no estaban beneficiándose suficientemente. Y por ello, con nuevos criterios específicos, vamos a hacer más hincapié en la creación de empleo, en la lucha contra el cambio climático, en las nuevas tecnologías o en el transporte sostenible y, por último, en la parte presupuestaria. Y aquí hay que reconocer que la Comisión, que no conseguimos que nos escuchara en la parte presupuestaria en la primera parte del plan de inversiones, aquí sí que ha puesto encima de la mesa una financiación mucho más acorde. En el primer plan de inversiones ya pedimos a la Comisión que redujera de ese 50 la necesidad de proveer la garantía y aquí en este segundo plan de inversiones sí que ha realizado una reducción y, por lo tanto, con el mismo dinero vamos a conseguir financiar muchos más proyectos. ¡Enhorabuena!